Vreau să vă atrag atenția asupra unui fenomen fără precedent în Uniunea Europeană, și anume asupra discriminării și abuzurilor împotriva studenților români din Marea Britanie. În noiembrie 2013, autoritățile britanice au cerut studenților români evidențe suplimentare și a blocat studenților români și bulgari creditele, atât pentru studii, cât și pentru întreținere. Și vă întreb cum se poate, după ce aceștia au trecut acum un an sau doi printr un proces de g și au fost acceptați, să li se ceară acum evidențe suplimentare și, mai mult decât atât, să li se anuleze cererile? Mai mult decât atât, atrag atenția asupra aspectului xenofob și politicianist care s a născut în Marea Britanie, în special prin colegul nostru neonorabil, domnul Nigel Farage, care are declarații publice agresive